Ich möchte natürlich auch auf das eingehen, was in dieser Aussprache gesagt wurde.

Aber es geht vor allem um die Sache. Und da muss ich auch dem jetzt inzwischen abwesenden Kollegen Sánchez Presedo von dieser Stelle aus nochmals wirklich von Herzen danken. Er war immer ein unglaublich konstruktiver und freundlicher Kollege. Ich werde ihn gerade in diesem Bereich vermissen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die freundlichen Worte des Kollegen Eickhout, und ich vermisse auch die Liberalen heute in der Aussprache. Aber, Frau Kommissarin, es bleibt natürlich ein Punkt in dieser Richtlinie, bei dessen Wertung nach wie vor rechtspolitische Zweifel bleiben. Die Entscheidung, die am Ende mehrheitsfähig war, nämlich sicherzustellen, dass der Kronzeuge im Außenverhältnis haftungsrechtlich privilegiert bleibt, ist aus meiner Sicht verbraucherschutzpolitisch nicht eindeutig hilfreich. Zwar kann im Innenverhältnis anschließend ein Ausgleich hergestellt werden, aber gleichzeitig bleibt die Freistellung im Außenverhältnis eine Gefahr, deren wirklicher Sinn sich mir bis heute nicht vollständig erschließt. Ich weiß, dass die Europäische Kommission mit großem Druck versucht hat, diesen Artikel11 entsprechend hinzubekommen. Ich weiß, dass viele Wettbewerbsbehörden in den Mitgliedstaaten, die noch nie einen Kronzeugen hatten, leuchtende Augen bekommen haben in der Hoffnung, nun Kronzeugen zu bekommen.

Aber dadurch, dass wir in den nächsten fünf Jahren ja das ist schon gesagt worden noch viel Zeit haben werden, zu schauen, wie diese Richtlinie wirkt, denke ich, dass wir dann am Ende auch zu einer fairen Lösung kommen. Es freut mich besonders, dass es uns gelungen ist, Phishing Expeditions mit dieser Richtlinie auszuschließen und damit eine sichere Umgebung für die bei uns arbeitenden Betriebe zu haben und gleichzeitig bessere Bedingungen für die Kläger und für die Verbraucher zu schaffen.